W tej sali, ale i myślę, że szerzej w całej Unii Europejskiej, nie mamy wątpliwości i nie powinno być tych wątpliwości.

Zresztą w obszarze gospodarki po wstąpieniu Rosji do WTO mamy prawo oczekiwać zmian na lepsze, ale musimy też chcieć i wymagać zmian na lepsze w sprawach związanych z wolnościami obywatelskimi, reformami demokratycznymi i przestrzeganiem elementarnych praw człowieka, a tu widzimy niestety w Rosji regres.

Po drugie, pogarszanie warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych. Ale wreszcie, chcę na to zwrócić uwagę, nowa szokująca inicjatywa polityków rządzących kilku deputowanych rosyjskich ukarania autorów podręcznika do nauki języka rosyjskiego, bo podręcznik ten miałby jakoby szkodzić wizerunkowi Rosji.

Wizerunkowi Rosji najbardziej szkodzą skorumpowani urzędnicy, bezkarność sprawców śmierci Magnickiego i strach liderów politycznych przed głosem narodu wyrażonym w wolnych i demokratycznych wyborach.